Doamnă președintă, legat de conflictul de interese, aș spune că este izvorul celor mai importante fraude care se petrec în sistemul economic al Uniunii Europene.

Din păcate, conflictul de interese este reglementat și interpretat diferit în statele membre ale Uniunii Europene. Nerespectarea unor criterii severe în reglementarea conflictului de interese este cea care ne și diferențiază de la țară la țară. Sunt unele țări care dau o atenție deosebită conflictului de interese, altele au o legislație relaxată. Dar conflictul de interese afectează și activitatea administrației locale, a administrației centrale. De aceea, propun Comisiei ca, într un termen rezonabil, să vină cu o propunere de reglementare a conflictului de interese, universal valabilă în toate statele Uniunii Europene și în toate domeniile, pentru că aici este izvorul corupției la nivelul Uniunii Europene.